Sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest można powiedzieć kuriozalna. Mamy do załatwienia rzecz niezwykłej wagi, rzecz dobrą, a spór międzyinstytucjonalny blokuje jej załatwienie. To jest niewyobrażalne, powiedziałbym, że to jest wręcz skandaliczne. Jestem przekonany, że nasza dzisiejsza dyskusja to ogromny i gorący apel do Rady Europejskiej o to, aby przestała się wygłupiać, aby potraktowała serio i poważnie sytuację wielu dzieci i wielu rodziców. Gdybym był zwolennikiem spiskowej teorii dziejów, powiedziałbym, że Rada specjalnie, wykorzystując spór z Parlamentem, blokuje rozwiązanie tej ważnej sprawy. Jest jednak gorzej Rada, uniesiona ambicją, chce pokazać, że ma rację. Służby prawne Parlamentu Europejskiego jednoznacznie wypowiedziały się, że w sprawach międzynarodowych uprowadzeń dzieci Unia Europejska ma wyłączną kompetencję. A zatem zgodnie z traktatami Rada wspólnie z Parlamentem Europejskim, w procedurze zgody, powinna szybko załatwić tę sprawę. Wiemy doskonale, jak trudno jest namówić niektóre kraje, aby przystąpiły do Konwencji Haskiej, bo to nie jest dla nich łatwe.

Więc proszę wszystkich, którzy mają na to wpływ, aby nie blokować załatwienia rzeczy tak niezwykle istotnej, lecz pozwolić państwom, które zdecydowały się przystąpić do tego porozumienia międzynarodowego, chroniącego dzieci i ich prawa, przystąpić do porozumienia, które pozwala wprowadzać większy ład prawny w tej trudnej i skomplikowanej sytuacji dotyczącej międzynarodowych uprowadzeń dzieci.